Ayer mismo presenciamos nuevas escenas de violencia, donde la policía recurrió al enjuiciamiento penal y a los cañones de agua contra los manifestantes.

Hoy, aquí, reiteramos nuestro apoyo sin fisuras al derecho de manifestación como un derecho fundamental en todas las partes del mundo.

Por lo tanto, pedimos que se investiguen también las actuaciones policiales y se ponga en libertad a los manifestantes pacíficos. Los derechos fundamentales y los derechos humanos son universales e indivisibles. Por eso, hoy también queremos denunciar aquí la actuación de la Comisión y de este Parlamento Europeo cuando ve y denuncia la vulneración de derechos humanos en el exterior pero mira para otro lado cuando ocurre en nuestro propio territorio. Los Estados miembros de la Unión Europea no tienen ningún problema con llegar a grandes acuerdos comerciales con China. Nosotros pensamos que es la hora de que la Unión Europea tenga un plan estratégico con China, actualizado, en la relación con este país.